Als grüne Haushaltspolitikerin ist für mich das entscheidende Kriterium, dass man mit natürlichen Ressourcen nachhaltig umgehen muss, dass die öffentlichen Haushalte so gestaltet sein müssen, dass sie das tun und dass man auch mit finanziellen Ressourcen nachhaltig umgehen muss.

Wir wissen alle, wie schwierig die Lage in den europäischen Mitgliedstaaten ist.

Wir sind keine Aliens in Brüssel oder Straßburg, die nicht verstehen, wie schwierig die Lage ist.

Wir müssen aus unserer Sicht dort sparen, wo wir in falsche Risikotechnologien investieren und Gelder verwenden, die nicht wirklich zukunftsträchtig eingesetzt werden, wie beim Kernfusionsreaktor ITER. 1,3 Milliarden zusätzliches Geld, das bisher nicht gefunden ist. Die Mehrheit des Hauses, der Kommission und des Rates wollen unbedingt diese Risikotechnologie finanzieren.